Señora presidenta, señorías, la construcción europea ha sido y sigue siendo un proceso constituyente, abierto y transparente al servicio del destino común que compartimos todos los europeos. Diez años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la celebración de la conferencia nos brinda una gran oportunidad para construir directamente con los ciudadanos el futuro de Europa a través de un diálogo participativo y representativo a nivel europeo, nacional, regional y local. Son muchas las ideas que debatiremos, pero creo que el pleno respeto por parte del Consejo al proceso del Spitzenkandidat el derecho de iniciativa legislativa de este Parlamento, del Parlamento Europeo, y la eliminación del derecho de veto de los Estados en el Consejo, con el paso a la mayoría cualificada, deberán estar en el corazón de las discusiones.